usprawniając transgraniczne działanie podmiotów gospodarczych na rynku unijnym. Chociaż czas zakładania firmy spadł w ostatnich miesiącach, według analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską ponad połowa państw członkowskich wciąż nie spełnia wymogu dotyczącego możliwości założenia firmy w ciągu trzech dni.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat bez zmian pozostała lista państw, w których w ciągu roku można ostatecznie zamknąć działalność gospodarczą. Sugeruję zatem jeszcze większe zaangażowanie Komisji Europejskiej w starania nad wdrożeniem przez państwa członkowskie tych postanowień. Dodatkowo uważam, że dalsze działania w ramach Small Business Act powinny obejmować także poprawę dostępności finansowania, dostępu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, rozwój pojedynczych punktów kontaktowych w państwach członkowskich dla ułatwienia procedur administracyjnych. Warto zwrócić uwagę, że dla osiągnięcia celu 75 zatrudnienia, zgodnie ze strategią 2020, niezbędne jest wspieranie MŚP, które ze względu na kryzys gospodarczy zamiast generować miejsca pracy ponoszą szereg dodatkowych kosztów.